Eine sinnvolle und bedachte Neuausrichtung ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten zur Koordination kann ihr zu einer ähnlich erfolgreichen Stellung verhelfen, wie sie die EU Kartellbehörde bereits hat.

Und zu guter Letzt betone ich, dass wir ebenso die Korruption und den Missbrauch von EU Hilfsgeldern an Drittländer durchaus ins Visier nehmen müssen.

Milliarden an Steuergeldern verschwinden so wahrscheinlich im Korruptionssumpf, und ich kann nur vermuten, was wir zum Teil wirklich mitfinanzieren, und das scheint mir wahrlich schlimm genug.